forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra um stöðu þeirra heimila sem búa á kvöldum svæðum svokölluðum og þurfa að kynda sitt íbúðarhúsnæði með rafmagni það er ánægjulegt að spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra að þessari fyrirspurn hér um leið og ég óska henni alls velfarnaðar í sínum störfum því ég held að hæstvirtur ráðherra hafi ekki komið hingað upp í pontu alþingis fyrr en þá nú á eftir sem ráðherra það er mikið búið að ræða um það að jafna stöðu heimilanna í landinu það er ljóst að fólk sem býr á köldum svæðum það er hefur ekki aðgang að þeirri auðlind sem heita vatnið okkar er er að borga mun hærri reikninga vegna húshitunarkostnaðar en aðrir landsmenn sem hafa aðgengi að þeirri auðlind við höfum á undanförnum árum á vettvangi alþingis reynt að leita lausna til að mælta vanda þessara heimila með því að setja fjármuni til þess að lækka rafmagnsreikninga þeirra heimila sem búa ekki að þeirri auðlind sem heita vatnið er hins vegar ber svo við núna á milli áranna tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu að framlög til þessara heimila hafa dregist saman verulega að raungildi þannig að búast má við því að þau heimili sem hafa ekki aðgengi að heitu vatni til húshitunar þurfi að borga hærri reikninga til að kynda upp sitt íbúðarhúsnæði heldur en ella í ljósi hástemmdra yfirlýsinga meðal annars núverandi hæstvirtur landbúnaðarráðherra jóns bjarnasonar um lækkun á orkuverði hljótum við að spyrja á þessu sumarþingi hvort hæstvirt ríkisstjórn með hæstvirtur iðnaðarráðherra í broddi fylkingar hyggst jafna þennan aðstöðumun og leiðrétta þann mun sem felst í því að búa á köldu svæði og heitu með því að auka framlög til þeirra heimila sem þurfa að kynda sitt húsnæði annaðhvort með olíu eða rafmagni við erum að tala um að jafna búsetuskilyrðin í landinu og ég sé að hæstvirtur landbúnaðarráðherra gengur hjá og ég efast ekki um að hann muni taka þátt í þessari umræðu svo tryggur talsmaður sem hann hefur verið sérstaklega á síðustu vikum fyrir því að lækka rafmagnskostnað á landsbyggðinni ég treysti á það að hæstvirtur ráðherra muni koma hér og reiða sín sjónarmið í þessari umræðu um það hvað ríkisstjórnin ætli sér að gera í þessum efnum en mér er sönn ánægja að beina þessari fyrirspurn til hæstvirts ráðherra sem ég enn og aftur óska velgengni og ég veit að mun reyna sitt besta til að jafna þessi ólíku búsetuskilyrði